hún hljómar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að stofna umbótasjóð sem styðji við uppbyggingu nýrrar þjónustu eða nýtt hlutverk opinberra bygginga sem misst hafa fyrra hlutverk sitt meðfylgjandi er ákveðin greinargerð sem ég ætla einnig að fá að vitna hér í með leyfi forseta verndun bygginga ætti að gera að föstum þætti í skipulagi borga og byggða í stað þess að vera handahófskennt aukaatriði eins og oft hefur verið það er þjóðhagslega mikilvægt verkefni að finna sögufrægum byggingum verðugt hlutverk þegar þær hafa misst upprunalegt hlutverk sitt þess eru dæmi að byggingar hafi verið látnar standa auðar í langan tíma og látnar drabbast niður eins og til dæmis núna síðasta dæmið er st jósefsspítali í hafnarfirði sem hefur staðið auður núna í tvö ár það er áríðandi meðal annars með tilliti til sögu menningararfs og sparnaðar að finna lausn á því hvernig best megi tryggja að byggingar séu nýttar á sem hagkvæmastan hátt ég vil fá að útskýra fá að nota þetta tækifæri og útskýra hvað það í rauninni er sem felst í þessari þingsályktunartillögu hún á sér í rauninni ákveðna forsögu árið tvö þúsund og níu þá var ég stödd í tartu í eistlandi og þar fékk ég tækifæri til að heimsækja gamlan fornfrægan kastala sem hafði mikið menningarverðmæti og sögulegt gildi fyrir íbúa tartu tartu er önnur stærsta borg eistlands og svona háskólaborg mikil þar sem þessi kastali hafði legið í niðurníðslu til margra ára og átti sér í rauninni ekki viðreisnar von nema það var ályktað og var farið í samstarf á vegum borgarinnar tartu eistneska ríkisins og evrópusambandsins en eistar eru í evrópusambandinu að gera upp og vernda þennan kastala og finna honum verðugt hlutverk upp á nýtt hann er í dag einn stærsti og mesti ferðamanna ef svo mætti kalla þeirra íbúa í tartu og er veitingastaður og hefur að geyma safn og ýmislegt

ódýrt en þeir aftur á móti ákváðu að láta af þessu verða og það eru fleiri svona verkefni víðs vegar um evrópu og hef ég meðal annars heyrt af ákveðnum sjóði af þessum toga einnig í danmörku það sem er einnig að gerast í þróun

aðrar heldur en þessar gömlu virðulegu byggingar hafa upp á að bjóða þær eru fallegar já þær eru byggðar í fallegum stíl af miklum hug og metnaði þeirra sem það gerðu og þær hýstu yndislega starfsemi sem var annaðhvort að hlúa að sjúkum eða mennta börn og unglinga eða nýja kennara eða slíkt

við erum með dæmi um byggingar sem hafa í rauninni misst hlutverk sitt víða um land sem standa kannski auð ég hef verið að heyra til dæmis um framhaldsskólann á eiðum sem er í einkaeigu í dag og stendur tómur allt árið um kring nema það dettur inn einhver viku listasýning þar ár ári stór og mikil falleg bygging sem í rauninni gæti haft miklu veglegra hlutverk samfélagslegt hlutverk það er til dæmis gamli barnaskólinn í hafnarfirði sem síðan varð lækjarskóli það var byggður nýr skóli náttúrlega sem uppfyllir allar nútímakröfur um það sem við viljum sjá í tíma menntun en sem betur fer var hægt að finna gamla lækjarskólanum verðugt hlutverk sem er menntasetur og þar er sí og endurmenntun og leiklistarfélög og annað en auðvitað er þetta ákveðin dýr eining í rekstri þær eru ekkert sérlega hagstæðar í hönnun og annað og eru kannski ekki reiknaðar út með tilliti til þess varðandi vegalengdir í salerni eða upp á milli hæða og með tilliti auðvitað í nútímakröfur til fatlaðra og aðgengismál og annað ég hef heyrt sögur af ýmsum byggingum sem eru í rauninni að falla í sömu skref tökum sem dæmi gamla borgarbókasafnið í reykjavík fríkirkjuveg ellefu við sitjum oft uppi með í íslensku samfélagi í dag svolítið svona tómar fallegar stórar byggingar sem hafa mikla sögu og höfðu miklu hlutverki að gegna og það sem í rauninni ég er að óska eftir er að við horfumst í augu við þetta vandamál og þessa þróun sem er að eiga sér stað við erum í átaki að byggja til að mynda ný hjúkrunarheimili sem uppfylla nútímakröfur og vonandi verður hér byggður nýr landspítali einhvern tímann sem uppfyllir nútímakröfur þessi þróun á sér í rauninni stað um allt land og

alla virka daga ef ekki helgar ég hef heyrt dæmi þess efnis eins og með st jósefsspítala í hafnarfirði að það hafa farið þar inn verkfræðingar sem hafa haft ýmsa drauma og séð mörg tækifæri í þessari byggingu sem er á þessum fallega stað í hjarta bæjarins hótel eða einhver annar rekstur og þegar fólk fer að reikna sig niður á hvað það mundi kosta virkilega að breyta byggingunni þannig að hún uppfylli nútímakröfur og byggingarreglugerðir og aðgangskröfur og annað þá er dæmið of dýrt ég hef ekki þessar tölur eða greinargerðir á blaði þetta er í rauninni bara það sem ég hef heyrt og þá er þetta kannski spurning um hvort segjum að það mundi einhver einkaaðili vilja koma að því að gefa st jósefsspítala verðugt hlutverk og verðugt líf þannig að þarna verði aftur umgangur af fólki og húsið fái að lifa að þetta gæti þá líka alltaf verið ákveðin svona eins og það er kallað á ensku public private samstarf um það að ef allir eru sáttir við það hvert hlutverk hússins er að taka þá höndum saman að sjá til þess að það sé gerlegt ég held að það sé komið að ákveðnum tímapunkti st jósefsspítali er jú ákveðið dæmi um þetta en það eru miklu fleiri byggingar víðs vegar um landið sem gætu notið góðs af sjóði sem þessum og hugmyndafræði sem þessu við erum með húsafriðunarsjóð sem snýst um það að vernda ytra byrði bygginga við erum í rauninni að tala um sjóð sem mundi vinna í þeim anda en hans helsta hlutverk er í rauninni þá að taka þessar stóru fornu opinberu byggingar og breyta þeim innan frá þannig að þær geti fengið þetta líf og þetta hlutverk sem þær svo sannarlega eiga skilið ég vil fá að loka máli mínu með því að vitna hérna í síðustu málsgrein í greinargerð þingsályktunartillögunnar flutningsmenn telja að verndun bygginga nýtt hlutverk þeirra og uppbygging nýrrar þjónustu ætti að vera hluti af framtíðarstefnu sjóðs á vegum ríkisins stefnu sjóðsins yrði framfylgt með tilliti til gildismats og með réttlátri niðurröðun á verkefnum út frá því hvernig best megi nýta byggingar sem misst hafa upprunalegt hlutverk sitt ég vona svo innilega að þingmenn sjái tækifæri í þessu að við tökum höndum saman verndum þessa miklu menningararfleifð okkar þessar byggingar sem hafa sérstakan stað í hjörtum landsmanna víðs vegar um landið og gefum þessum húsum það verða hlutverk sem þær svo